Spoštovani, spoštovana gospa varuhinja. Poročilo varuh varuhinje človekovih pravic Državni zbor obravnava vsako leto. Zdi pa se, da je edina stvar, ki se spreminja število strani, ki jih poročila vsebujejo. Namreč, poročila so vsako leto daljša, kar jasno govori, da v Republiki Sloveniji nobena vlada poročilom ne nameni praktično, in opozorilo v njih, nobene nobene pozornosti. Primerno zadnje poročilo varuhinje človekovih pravic obravnavamo na začetku novega mandata in mandata na jaz vladi in Državnega zbora, to je v redu. Nova oblast je tako namreč ob poročilo pred odločitvijo, ali bo resno vzela opozorila varuha, ali pa se bo pridružila prejšnjim vladam, ki so poročila varuha bolj ali manj ignorirale. Levica bo tako kot v prejšnjem mandatu predstavljala edino stranko v opoziciji, ki spoštuje in brani človekove pravice brez izjem. Brez izjem, ki jih pri človekovih pravicah dela desnica. Za sodbo o tem, kakšen odnos bo do pravic zavzela vlada Marjana Šarca, pa ne bo treba čakati na naslednjo poročilo varuha, saj bi se morali ukrepi začeti, in odzivi na opozorila, ki jih danes tule dajemo, in na drugih sejah organov Državnega zbora, dene dajemo danes in smo jih dajali v preteklih dneh. Neukrepanje ima namreč velike negativne posledice na življenje prebivalk in prebivalcev Slovenije in na tem mestu ne bom obnavljal zapisanega na štiristo triintridesetih straneh poročila. Izpostavil pa bom nekaj stvari. Varuhinja znova opozarja, da osem sedmi člen oseminsedemdeseti člen Ustave Republike Slovenije določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani pridobijo primerno stanovanje, ampak temu tako ni. Ni treba na dolgo in široko razlagati, da sta zakonodaja in sistem tista, ki cene ponovno vi stanovanj ponovno višata v nebo, najemnine pa rastejo in so praktično nedosegljive za ljudem z nizkimi prejemki ali brez njih. Nakup stanovanja je za tiste s povprečnim dohodkom v mestu kot je Ljubljana ali pa Celje, znanstvena fantastika. Mladi si zaradi nestalnih zaposlitev niti stanovanjske kredita ne morejo zamisliti in rešitve, ki jih ponuja Levica so preproste. Država bi morala začeti obsežen projekt izgradnje neprofitnih stanovanj in omogočiti, da se na ravni zakonodaje zagotovi možnost omejevanja najemnin in prepreči deložacije. Varuhinja opozarja tudi na kršitev temeljnih pravic delavcev. Praktično neobstoječ je nadzor nad izplačevanjem plač in prispevkov za socialno varnost. Iz leta v leto je več primerov, ko delodajalci ali sploh ne izplačujejo plač ali jih izplačuje le deloma, ali pa ne izplačujejo prispevkov za socialno varnost. In varuhinja ugotavlja pomanjkanje nadzora nad izplačevanjem plač in prispevkov za socialno varnost. Problematično pa je tudi področje agencijskega dela, pripravništva, delavcev invalidov, kar bom na koncu še nekaj dodal. Vse to vodi v hudo socialno ogroženost v Sloveniji, socialni in pravni državi. Levica že leta opozarja, da Inšpektorat za delo je kadrovsko podhranjen e in da so inšpektorji za delo preobremenjeni. Obseg dela na na inšpektoratu se povečuje, število operativnih inšpektorjev pa zmanjšuje in nič ne pomaga, če je zakonodaja, ki varuje delavca, dobra, če se ne izvaja oziroma ne more izvajati. Na področju socialne politike in pravosodja ima Slovenija en velik skupen problem. To so jasno zaostanki in prebivalci in prebivalke Slovenije zaradi nedelovanja sistema ne pridejo pravočasno do svojih socialnih pravic oziroma do pravic na sodiščih. Človekove pravice pa so najbolj očitno kršene ljudem na družbeni margini. Zopet pravem, v pravni socialni državi Sloveniji, Republiki Sloveniji, in do največjega odmika od osnovnih principov ki človekovih pravic, je zagotovo prišlo na področju beguncev, kjer je prejšnja vlada z novelo zakona o tujcih, na ravni zakonodaje omogočila suspenz človekovih pravic. Z vsakodnevno nezakonito prakso in za nestrpnost in sovraštvo, ki smo mu bili priča v Državnem zboru tudi včeraj, na področju begunske problematike in nespoštovanju rokov, pa se srečuje praktično vsak prosilec za mednarodno zaščito zopet v pravni drži in pravni in socialni državi, Sloveniji. Tu se tu je seveda še položaj romske skupnosti in prejšnji teden, ko sem bil s kolegi iz poslanske skupine v romskem naselju, v občinah, v romskih naseljih, v občinah Krško in Brežice, sem se ponovno iz prve roke prepričal o nevzdržnosti in vrednih razmerah, v katerih ti državljanke in državljani Slovenije živijo. Za njihovo rešitev pa bi bila potrebna le politična volja. Na koncu bi šen bi še na vztrajne in ponavljajoče kršenje na koncu bi opozoril še na vztrajno in ponavljajoče se kršenje načela ločenosti Cerkve in države v Sloveniji. Rimskokatoliška cerkev ima "de facto" privilegiran položaj državne cerkve in se vtika v državne zadeve in blagoslavljanje državnih objektov in sodelovanje Slovenske vojske in državnega vrha v njenih obredih zgolj, #eee#eee najbolj sta najbolj vidna pokazatelja le-tega. Moram reči, da poslanska skupina Levice bo poročilo Varuha o človekovih pravicah za leto dva tisoč sedemnajst podprla in pričakujemo, jih da bolvelal da jih bo vlada začela upoštevati in to takoj. Namreč na koncu bi opozoril še na to, da se v v Sloveniji dogajajo in odvijajo, poleg mnogih stvari, ki sem jih navedel, zlasti dve stvari, na kateri bi se osredotočil in so jih praktično predstavnice in predstavniki vseh strank danes tudi izpostavili. In to je od kršitev, eklatantna kršitev otrokovih pravic in pravic invalidov. In kljub temu, da govorimo na javnem prostoru, predstavnikom ministrstev, ministrom, sekretarjem te zadeve, se stvar ne spremeni. Ponovno bom povedal in to bom ponavljal, dokler se zadeva ne bo rešila. Ko je bilo vprašanje "kengurujčkov" izpostavljeno na televiziji, je bil tam minister, je bila tam varuhinja, je bil tam direktor Inšpektorata za šolstvo. Cela Slovenija se je zgražala in to se v tej državi ne sme dovoliti. Ko pa se stališča državnega nivoja, stališča ministrstva kršijo pravice otrok s posebnimi potrebami, ko se ne izvajajo njihove odločbe o usmeritvi, je tu tišina, ničesar se ne spremeni. Opozarjali smo ministrico, opozarjali in to so občine opozarja, to so starši opozarja, to so šole opozarjale, nevladne organizacije, ministrico prejšnje vlade za šolstvo, Majo Makovec Brenčičevo. Opozorili smo od SMC-ja, opozorili smo sedanjega ministra od SD-ja, gospoda Jerneja Jerneja Pikala, da se stvari izvajajo, da prihaja tukaj do diskriminacije in arbitriranj na tem področju. Ne dogodi se ničesar. V prejšnjem mandatu, tik, resda, pred volitvami, je to skupina poslank in poslancev zadevo odprla in moram reči, da je doktor Jasna #eee#eee Murglova jasno tudi zapisala in ugotovila, da prihaja dok do kršitve ustavnih in zakonskih pravic otrok. Stvar se ne spremeni. Javno pravno močne odločbe o usmeritvi se otrokom ne izvajajo. Spremljevalcem, kot jih kot jih v odločbah o usmeritvi zapišejo kot nujen pogoj, da otroci lahko na nadaljujejo svoje zakonsko predpisano osnovno izobraževanje, ministrstvo ne zagotavlja oziroma ministrstvo zagotavlja po enih lastnih kriterijih. Odloča temu otroku bomo dali dvajset, temu triinšestdeset, temu pa celo sto procentov spremljevalca. Nihče ne ve, na na podlagi kakšnih kriterijev. Varuhinja je to zadevo obravnavala in jo ima zapisano v poročilu dobro, ampak ne da bi se takoj zahtevalo, da se mora stvar spremeniti. Ne vem, a moramo to odločati na sodiščih, se boriti za pravice naših otrok v tej državi, je notri zapisano, počakali bomo, ali bo nova vlada zadevo spremenila. Zadevo je potrebno spremeniti takoj. Poslanke in poslanci, tu pa gre za otroke. Kako dolgo bomo še to toleriral? In še eno zadevo bom zopet izpostavil, ki sem jo povedal, aktivna politika zaposlovanja invalidov. To je t to ima država vzpostavljen sistem, zagotovljene finance. Žal zadeva ne teče. Na Ministrstvu za so za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti imajo organ, ki mora skrbeti na tem, kako se izvaja status zaposlitvenih centrov. Za zaposlitveni center v Celju trdim, in je ugotovljeno in so bili opozorjeni različni organi, od ministrstva do zavoda za zaposlovanje, inšpekcijske službe, da n naštevam naprej, da se tam zaposlenim invalidom kršijo pravice iz Zakona o delovnih razmerjih, pravice iz Zakona o varstvu pri delu, njihovo dostojanstvo, njih poniževanje, zato so financirani iz javnih sredstev. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne reagira. Protizakonito se upravljajo javna sredstva, kot sem omenil, kršijo se zakonske pravice ranljive, občutljive skupine prebivalcev v naši državi. Upamo, da ne bo treba te besede ponavljati ne vem kolikokrat in da se bodo ministrstva lotila nalog, za katere so pri so pristojna. Rad bi namreč povedal, da ministri so tudi odgovorni za zakonitost in ustavnost dela ministrstev, ki jih vodijo. Hvala.